Madame la Présidente, nous devons déconstruire les mécaniques qui, dans le monde, conduisent aux violations des droits humains et observer que les politiques néo libérales ne peuvent tenir debout qu'adossées à des pratiques autoritaires et, en définitive, à une forme de violence

Cela est vrai dans le monde, mais c'est vrai aussi en France où nous voyons comment le pouvoir actuel brutalise avec férocité des mouvements sociaux et où nous voyons avec une certaine forme de stupeur comment le pouvoir étouffe les mouvements qui pourraient venir contrarier les sombres projet néo libéraux. Aujourd'hui, en France, la mort peut être au rendez vous pour des manifestants pacifiques, quand les violences policières se multiplient et quand elles sont utilisées pour le maintien de l'ordre des armes dites de guerre, qui sont pourtant interdites dans nombre de pays d'Europe. Aujourd'hui, en France, les droits des justiciables, des syndicalistes et des journalistes reculent, et avec eux les libertés individuelles pourtant consacrées par notre Constitution et par la charte des droits fondamentaux. Tout cela inquiète, et on se demande de principes en principes attentés, de valeurs en valeurs niées, d'excès de pouvoir en excès de pouvoir autorisés, quelle France peu à peu est en train de se mettre en place?